frú forseti ég tel afar mikilvægt að allri óvissu um stjórnsýslulega stöðu íbúðalánasjóð sé eytt við höfum heyrt það frá stjórnarflokkunum sjálfstæðisflokknum og samfylkingunni núna síðustu missirin að staða stjórnsýsluleg staða íbúðalánasjóð geti verið í óvissu stöðugt koma breytilegar upplýsingar áform um hver hún skuli vera ég er til dæmis með viðtal við ingibjörgu sólrúnu gísladóttur hæstvirts utanríkisráðherra frá tuttugasta og sjöunda maí tvö þúsund og sjö þar sem rætt er um að færa íbúðalánasjóð undir fjármálaráðuneytið og það sem hæstvirtur ráðherra segir það er ekki orðið að veruleika enn þá en þetta er í umræðunni síðan höfum við heyrt að til standi að breyta rekstrarformi íbúðalánasjóð að minnsta kosti að hluta slíkar og þvílíkar yfirlýsingar hafa gengið við sem höfum staðið vaktina um íbúðalánasjóð og barist gegn öllum áformum og hugmyndum ríkisstjórnarflokkanna um einkavæðingu íbúðalánasjóð eða skerða stöðu hans eða hlutverk á einhvern hátt við getum núna í sjálfu sér hrósað því að við höfum íbúðarlánasjóðinn og þakkað en þá þurfum við líka að eyða allri þessari umræðu öllum þessum áformum öllu því sem getur valdið tortryggni um stöðu íbúðalánasjóð við heyrðum það hjá hæstvirtum fjármálaráðherra áðan að hann treysti sér ekki ráðherrann til að kveða skýrt upp úr um það af sinni hálfu að íbúðalánasjóður ætti að vera skilyrðislaust áfram sem þjónustustofnun í eigu ríkisins og kæra á hendur honum yrði afturkölluð hann treysti sér ekki til að gefa þá yfirlýsingu og því spyr ég nú hæstvirtur félags og tryggingamálaráðherra jóhönnu sigurðardóttur hyggst ríkisstjórnin draga til baka öll áform sín um uppskiptingu og hlutafélagavæðingu íbúðalánasjóð og tryggja stöðu hans óumdeilda án þess að vera stöðugt að koma með hugmyndir um breytingar þar á ég held að það sé mikilvægt að við fáum hrein og skýr svör þannig að veruleikinn um næstu framtíð íbúðalánasjóð stjórnsýslulega sé klár